Doresc să adresez, la rândul meu, o solicitare fermă autorităților bengaleze de a asigura cadrul democratic necesar desfășurării alegerilor din ianuarie 2014. În ciuda deciziei guvernului de a majora, săptămâna trecută, salariul minim al lucrătorilor din sectorul textilelor, acesta rămâne insuficient pentru a asigura un nivel decent de trai în această țară, care este al doilea exportator de confecții din lume. Condamn cu fermitate exploatarea lucrătorilor bengalezi și reprimarea brutală a demonstrațiilor pentru drepturi sociale și pentru o protecție sporită împotriva accidentelor la locul de muncă.